Aber wenn wir Europa erhalten wollen, müssen wir es dringend reformieren, wir müssen es demokratischer machen.

die Möglichkeit, in der Außen und Sicherheitspolitik Entscheidungen zu fällen. Schließlich sollte doch in einer Demokratie das Parlament das höchste Gremium sein. Die Kommission muss eine gewählte Regierung werden, und der Europäische Gerichtshof muss sich darauf beschränken, die Einhaltung der bestehenden Verträge zu garantieren. Er muss nach den bestehenden Gesetzen urteilen und darf nicht die Gesetze verändern oder weiterentwickeln. Dieses mangelhafte Demokratieverständnis war einer von mehreren Gründen für den Brexit, und auch viele überzeugte Europäer wünschen sich dringend Reformen in der EU. Wir brauchen Europa, aber wir brauchen ein demokratisches Europa.